C'est donc ouvrir l'économie de marché à la Chine, ce qui, sur le principe, n'est pas une mauvaise chose mais ce qui ouvre la porte à un déséquilibre grave, si ce n'est mortel, pour nos économies, tant en terme de quantité que de qualité des produits, dont les normes sont évidemment pratiquement inexistantes par rapport aux nôtres. De plus, quand on connaît le caractère à la fois dense et opaque des activités bancaires et financières de Singapour, il y a lieu de s'inquiéter particulièrement. Aussi, nous vous invitons avec insistance à rejeter cet accord au nom de la protection économique des nations d'Europe, et de la France en particulier.